Serve un'inchiesta internazionale per comprendere ciò che è successo ma nel frattempo i russi si astengano da azioni di rappresaglia.

Questa è la nostra missione ed è la vera arma contro il terrore. E questo è il lavoro che in modo eccellente sta facendo la vicepresidente Federica Mogherini. L'alleanza assieme ai Paesi musulmani non deve limitarsi unicamente alla lotta all'Isis. Negli ultimi decenni, a causa soprattutto delle scelte sbagliate dell'amministrazione Bush, l'area di instabilità si è estesa a macchia d'olio e tocca oggi non solo il Medio Oriente ma anche l'Asia Centrale e l'Africa nera. Dopo aver contribuito al disastro attuale, ora l'Occidente e mi riferisco ai nostri amici americani non deve ritirarsi in uno splendido isolamento. Serve un'offensiva innanzitutto diplomatica. Dobbiamo dire con chiarezza ai nostri partner della regione, ma anche a noi stessi, che il tempo dall'ambiguità è finito. Non si può sanzionare a parole Daish e poi tollerare che i propri cittadini lo finanzino. Dobbiamo essere chiari, anche con noi stessi. In passato, abbiamo commesso errori nelle relazioni con molti Paesi arabi. È finito deve essere finito il tempo della doppia morale, per cui gli islamisti radicali sono cattivi tranne quelli con cui facciamo affari. Sul vertice di La Valletta, io non nascondo la nostra solo parziale soddisfazione, lo dico con franchezza alla vicepresidente. Lo abbiamo detto anche ieri nell'ambito del nostro gruppo.

Tuttavia, si è riproposto, almeno nell'apparenza, lo scambio tacito tra governanti africani ed europei che ha contraddistinto le nostre nazioni negli ultimi anni. In cambio di qualche finanziamento, i governi africani si impegnavano e si impegnano a rallentare i flussi migratori. Il Trust Fund per l'Africa è una buona cosa ma attualmente è dotato di scarse risorse finanziarie.

Noi non abbiamo bisogno di fare un do ut des ma di fare un patto politico ed economico con l'Africa. Questo serve! Non un'impostazione utilitaristica per noi ma un'impostazione tesa a valorizzare la cooperazione, con pari dignità, tra noi e l'Africa. Concludo con una nota che io penso sia di verità noi non dobbiamo avere paura del terrorismo. Questo continente, la nostra Europa, con la sua storia, con la sua forza, con le sue risorse ha le capacità per annientare un manipolo di fanatici e di bastardi. Per riuscire a fare questo, dobbiamo però restare calmi, essere uniti ed evitare gli errori del passato che stiamo ancora